Pa danes še te sploh nisem videla. Saj zato pa začni. Povej mi zdaj, koliko si dala za torto, to me prvo zanima. Kaj? Ka ni bila v redu narejena? Čisto nič ti ni računala? Pa kaj to je delala iz marcipana? Mislim iz totega ... Ne, saj njej sploh nisem nič rekla, ko da nič ne vem. Ja. Ja, kako si pa to peljala? Ja. Ja. Te si tako celo skotano prinesla. Si, ne? Kaj se ti je prevrnila? Cela? Ne. Kako te voziš ti? Samo veš kaj, vseeno, ti imaš daljšo pot. Zakaj ti je pa te ni šla dol k Strnadu po eno škatlo? Ja, ka, ko, ka, ka si pa pol s torto naredila doma? Nisi mogla zdržati, da bi prinesla na mizo. Pa daj. Pa veš kaj, pa saj to je res, no, jaz, mi vedno kdaj dobimo torto, jo dobimo v škatli, pa še tisto je zalepljena, podstavek je zalepljen z nalepkami spodaj, pol je pa torta v škatli not. Ne, saj ji ne povej. Ja, no, čeprav bi bilo dobro, veš, za naprej, da bi vedela, da mora torte v škatlo devati. Ali pa ti ne boš več sprejela brez škatle. Ja, pa ni problem, ja, jaz je brez škatle sigurno ne bi domov peljala, ali jaz bi jo rajši nesla. te, te se še ti bi bila popeljala cela pod avto. Ne moreš, tudi če bi jo kdo držal, bi mogoče šlo, veš. Ne, ne, kaj si nor. No, in kako je bilo pa potem celo fešta? Res? do sedmih. Do sedmih? Tako da je bilo fajn fešta. Super. ja, ja, saj tako je pol tako najboljše. Je bilo konec? Saj ste imeli dosti ... Te ste imeli pol nadaljevanje. Ki. Pa kaj veš ti, da se ne smeš družiti zdaj? da lahko tako narazen sediva, No, jaz sem pa bila v v nedeljo na birmi, tako da sva na istem. Ja, starši, botri pa birmanci so lahko šli v cerkev, ostali smo pa bili tam na pikniku pol samo. Jaz sem čakala, Robi je rekel, da bo to v eni uri konec, ne. Birma je pa trajala normalno da od pol desetih pa do pol enih. Tako da smo čakali, da pridejo nazaj, po pa smo te imeli piknik dalje, pol smo pa šli domov. Ne, do pol sedmih. Veš kaj, ni nas bilo veliko ... To smo imeli včeraj v Rušah, ja. Veš kaj, ni nas bilo veliko, ker smo res bili samo babice pa dediji pa mi, noben drug. Ja. takoj, ja. Da ne bi se kdo kaj prijavil, ne? Ja. Ja ja. Čuj, da bi pa šel, kaj pa samoplačniško pa nima želje, da bi šel? tako da ne rabi iti. Se mu ne mudi. ne mudi se. Tako da je zdaj dobil novi datum. Fajn. To vem. Pa jaz mislim, da ne bojo. Ja, normalno, da bi ti, ne bojo ti skenslali, šla boš. Jaz imam vse tvoje ure. pa daj nehaj Ja, avtobus sta naročili? Dobro. Okej, ne gremo petnajst do štirih? Pridemo pravi čas, pa saj brez veze. Samo to je že zdaj v četrtek. Ti to veš? okej. Ti greš zdaj zraven ali ne ali še ne veš? Ja, okej. V redu, zmenjeno. Saj veš, da mi se lani nismo niti imeli časa, da bi šli pol na ustni del se posebej pripravljati, tako da koliko znajo, tako znajo, pa na ustnem ni niso težka vprašanja. Ma ja, brez veze. Domen, ja. Jaz mislim, da imajo možnosti pa da znajo priti naprej, samo veš, kaj je pol problem, da vprašanje, če ne bo vse skupaj odpovedano. Kaj ti je povedala za Natašo, ne? Za Janjo. Ja. Pa kako ka Janja je že bila zdaj v šoli ali ne? To zdaj te kao od petka ali od ponedeljka dalje, ali kako. Jaz tudi ne vem nič. Zdaj Nataša ima, kaj ima informacije. Duška je pa tudi rekla, da se je z Metko pogovarjala. Ja. Ja. Da zdaj se že verjetno te že malo bolj odzivna in se lahko pogovarja, nič drugega ni povedala. Samo to. ne, mislim, da še ne, ne vem. Nič ne vem, samo to, da se je pogovarjala. Jaz sem ji takrat, ko smo začeli, sem ji sporočilo napisala, pa mi nič ni odgovorila. Saj zato. Zdaj pa je ne bom nič več pisala, saj tako ima tisto sporočilo še verjetno nekje not. Ne bom. No, zdaj še ti pa to povem. Da za toto mojo sobo, saj veš, ne, ko bi rada to luknjo delala in zdaj sem te končno dobila statika, ne, in da statik pride samo pogledat brez kakršnegakoli mnenja, da mi napiše, ne, brez DDV-ja, reči, koliko mi bo računal. Samo pogledat bo prišel, pa mi bo rekel: "Bom naredil ali Nič drugega, samo da pride na lokacijo. Sto štirideset evrov. Pa ne vem, halo, jaz sama ... Sto štirideset evrov, da mu ... Ja, drugače mi ne bo noben luknje delal, če nimam mnenja statika. In zdaj so mi poslali predračun. Ja, če pa vse zdaj komplicirajo, da se bo strop zrušil, pa ne vem, kaj se v glavnem. Noben si ne upa iti tega delat in zdaj sem te končno našla enega statika, ker sem enega v Ljubljano že klicala, ne, in me je imel za norca, če ne nimam niti enega tule v okolici, da bi, pa sem rekla: "Dobro, bom že te našla te nekoga tu, ne." In zdaj sem te našla eno firmo v Mariboru in smo se že bili vse dogovorjeni, da pridejo in danes mi pošljejo račun sto štirideset evrov, samo da pridejo, se pripeljejo iz Maribora, ker je ful dolga pot, sto štirideset evrov potnih stroškov porabijo. Nič naredil, to je samo, da pride. Da mu jaz, da pride za tistih dvajset minut in da pogleda. Ja. Ne, nič, ne, on ne, nič ne izvaja, samo pogleda in reče: "Ne vem, ali je možno," ali pa bo rekel: "Sploh ni možno." Pa še to ne vem, če bo povedal pa če ne bo še to dodatno zaračunal, Ja, lahko reče, da ni možno, mislim, verjetno, da bi mi mogoče celo mi našel kako drugo rešitev, ne, ne vem, bom videla. Ja, tako da mi ni čisto reči ne, ne, zdaj še bom vseeno iskala, če še bom koga bolj cenejšega dobila. To so zdaj ena firma iz Maribora, ja. Ja, če koga? Ja, kar je malo bližje, ja, to bi bilo ful fajn. Ja, tako je bilo to. Tule pri Andrejki. Ja, ne da se mi drugam. Ja, zdaj sem še šampon zraven kupila pa sem dala šestdeset evrov. Ja. Toti da nimam takih rumenih las. Ja, vseeno je, ne, ja, nima zdaj nekaj več tako ugodno, ko je imela včasih, sem šla pa sem dala petintrideset evrov. Ima pa tak sistem, veš, ti se usedi tja, ti se usedi tja, to se kar presedamo. Štiri je imela naenkrat notri pa ful mali salon. Tako res. Enega na enega? Ona pa ima štiri naenkrat, ker tudi dve delata, ampak pol jih preseda. recimo za vsako, ko se jaz usedem drugam, mi razkuži prostor pa mi razkuži tam vse, ki se prijemala, ja, in vedno se moram usesti tam, ko mi pokaže. Ti greš zdaj tja, ti greš, prav oni semafor je. Kaj so jih imeli danes? okej. Ja. Ja. Ja, vem, tako na videz. Danes? Pa si mu ga vrnila že? Ka pa ti je naredil, da si mu ga vzela? Ja. Pa ni bil ... Ja. Ja. Ja. Pa je drugo uro bilo isto. fajn. Kaj njen razred? Kateri? Luka? okej. Ja. Pa to se je med odmorom zgodilo? Fajn. Ja. Nič pospravljeno? Čuj, ka pa te če greš pa v šesti razred, tam pa lahko so brez? Ka ni to butasto? ... Ja. Ja. Ja. Ja, normalno. Pa govori petinštirideset minut, zdaj si dve minuti takole govorila. Ne. Saj za ta male sploh ne rabiš imeti za OPB. Ne, za ta male ne, do šestega razreda ne. Ne. pa daj nehaj, potem pa še še nisem v redu prebrala. Nisem je imela gor. Niti zunaj je nimam gor. Ne. Ne, ne vem. Je še pa v službi, on se je v na firmi se je okužil. Samo te bo ona tudi dobila. Samo eden pri nas. Saj Janja ne ni kadilka. S kadilci niso. Ja, ne bodi prehitro prepričana Ja ne vem, pri nas ... Pri nas ja, čeprav so nam že tudi za polovico so nam že padla protitelesa. Nina se je dala Že zopet ne, ne vejo, Nina se devlje testirati, da vidi koliko, kako dejansko protitelesa padajo, in do zdaj je bilo, da so že padla nam recimo od takrat, ko smo se mi dali do zdaj, so zopet za polovico nam padla. Samo rekla pa, da ne ve, ali imamo pol celično imunost ali ne, to pa ni, ne, ne moraš še vedeti zaenkrat. Samo poglej Švede, ne, oni so se tudi dali malo bolj ko so spustili ... Švedi. Ne, tudi nimajo zdaj krivulje visoke. Tako da vseeno nekaj jaz pravim, da je na toti imunosti ali neimunosti, ali kakorkoli gledamo. Ja, Bistrcia je že tudi, en oddelek zaprt, ne. Ki je župnijski vrtec? V Bistrci? ja, ja, ja. Pa šola, četrti razred. Ja, mislim, da je četrti. Četrti razred. Pa Konjice, samo za Konjice ne vem, kateri oddelek. ja. Pravi, da ja, Ne vem, kaj nama je že zmanjkalo? Brez? Pa so jih spustili not? Pa ponavadi so v Hoferju ful komplicirali. Meni se zdi, da ne, ker pol si pa takole noter v majico vsi dihajo, po pa pozabijo dihati v majico, po pa grejo naprej. To je brez veze. Čakaj, kaj te naj delamo v četrtek pri turizmu? Če ... Če računalnice nimamo f proste, tebe ni. Dobro, bom nekaj naštudirala. Na enem računalniku si ne bomo nič kaj začeli. Veš, kaj se bom šla z Domnom zmenit, če oni res rabijo zdaj to, ker včasih mogoče pa ne bi rabili, veš, saj mi ne bi rabili toliko računalnikov. Ja, saj vem. Evo, ništa. Ne glej, Jutri imamo slovenščino, saj tisto ... Torej smo same? okej. Okej, v redu. Dobro. Ja. morate pa imeti zdaj to, da ne morete zdaj prestaviti tako dolgo, njega ne bo? Nič, glej, mi bomo šli tisto pa bomo tisto, kaj smo že rekli, kako temo mi zdaj ali ne še? Ja. Debeluško. Samo pol so, nismo rekli tistega. Še nekaj. V glavnem, mi bomo temo dorekli pa probali nekaj malega že mislim, ne napisati, da bi vsaj neko tematiko dorekli, ne. Čeprav ne res pa je, da tudi interesne dejavnosti, baje, če bi šlo po pravilih, mi sploh ne bi smeli izvajati, ne. Zaradi tega, ker se skupine mešajo. Ja, nič. Dejansko interesna dejavnost je sklop različnih skupin. Samo problem je v tem, kako je pa te potem vsi ti športni krožki, ko ta male pošiljamo pa nogomet? Kaj veš, koliko jih pa tam se meša pa gre? Pol pa še pridejo nazaj v podaljšano bivanje. Ne vem, ka bomo s tem. Bolj se komplicira, slabše je. Ja, verjamem, da ne. Dostikrat prebereš iz ust, ne. Ja. Kaj da ne bo uporabljal, ali ka? Tam so bolj pridni. No, vidiš. So bili veseli, ne? Kam v, pri katerem predmetu si jih pa vpisala? Pri katerem predmetu si jih vpisala? Pa bo imela več ocen, pa bo imela same petke pa bo imela lepšo petko zaključeno pa je tudi v redu.